We weten honderdduizenden jongeren overal in Europa hebben een ambitieus en sociaal klimaatbeleid gevraagd en eigenlijk gaan we daar nog steeds niet noodzakelijkerwijs echt op vooruit. We staan nog altijd niet waar we moeten staan en we laten die jongeren op deze manier echt in de steek.

Ten tweede laten we er alstublieft voor zorgen dat die miljonairs op het hele continent hun belastingen beginnen te betalen. Laten we hen hun belastingen doen betalen en dat geld gebruiken voor mens en planeet. En ten slotte laten we breken met die emissiehandel die multinationals toelaat winst te maken ten koste van het klimaat.